Dans ce contexte, l'Union européenne continue à apporter une aide au développement au Yémen en donnant la priorité aux interventions destinées à stabiliser le pays et je félicite le commissaire Stylianides pour son engagement et pour son action. Cependant, il y a un autre plan important sur lequel on pourrait jouer un rôle essentiel c'est le plan diplomatique. Je crois vraiment que l'Union européenne est particulièrement bien placée pour orienter les choses. Il faut donc continuer à appeler à un retour à la table des négociations et encourager toutes les parties à s'engager véritablement dans un dialogue politique sous l'égide, bien sûr, de l'Organisation des Nations unies.